Jaksi jsme však zapomněli, že principy, podle kterých jsme se rozhodli žít, nejsou samozřejmé. Dnes jsou podkopávány takové základy demokratického zřízení, jakými jsou dělba moci či nezávislé soudnictví.

Za této situace je nutné podpořit občanskou společnost. Ona totiž může svést úspěšný boj o zachování evropských hodnot. Nástroj, který by finančně podporoval občanskou společnost, potřebujeme.